Gospodine predsjedniče, mi koji dolazimo iz Slovenije ili iz Hrvatske znamo što znači samoupravljanje u poduzećima. To je bio jedan jugoslavenski eksperiment koji je, naravno, propao jer nije imao financijski interes zaposlenika ugrađen u taj sustav. Naime, postojao je interes zaposlenika za firmu, ali nije bilo financijskog interesa. Dakle, nakon toga dogodila se privatizacija poduzeća i znam dobre primjere u Sloveniji, kao što je kolega Bogovič govorio, te koje sam ja spomenuo, u kojima su državna poduzeća privatizirana tako da su mali dioničari i zaposlenici postali vlasnici tih tvrtki. Ja ne znam primjere gdje su takve tvrtke propale dapače, znam vrlo profitabilne tvrtke i mislim da su ta iskustva vrlo zanimljiva i za ovo o čemu danas pričamo. Zato sam vas htio, poštovana povjerenice, upozoriti na ta iskustva i naravno, izraziti svoju podršku za vaše namjere, jer mislim da su one iznimno dobre za radnike i zaposlenike u tvrtkama.